Rovnako by som sa chcel poďakovať predstaviteľom všetkých inštitúcií vrátane Európskeho parlamentu, s ktorými sme v posledných troch mesiacoch uskutočnili desiatky rokovaní o príprave ich rozpočtov. Chcel by som sa poďakovať predsedovi Výboru pre rozpočet pánovi Bögemu, tieňovým spravodajcom a koordinátorom politických skupín, ale aj mojim kolegom, poradcom a pracovníkom Výboru pre rozpočet, s ktorými sme väčšinu rokovaní absolvovali. Vďaka vám všetkým sa nám podarilo vo väčšine prípadov nájsť spoločnú cestu a spoločné riešenie. Kvôli voľbám do Európskeho parlamentu, ktoré budú začiatkom júna, sa nám výrazne zúžil časový priestor na prípravu a diskusiu o odhadoch rozpočtu, ale aj priestor na hľadanie kompromisov. Napriek tomu sme ich dokázali nájsť a už teraz môžem konštatovať, že výsledok našej spolupráce pozitívne ovplyvní výsledky práce Európskeho parlamentu.

Je to veľká úloha pre vedenie Európskeho parlamentu, ale aj pre nás všetkých. Verím, že na konci roka budeme môcť konštatovať, že sa nám spoločne podarilo nastúpiť cestu k vyššej efektívnosti v práci Európskeho parlamentu, ale aj v ostatných európskych inštitúciách.